Dlatego dobrze również z tego powodu, że niniejsza dyrektywa rozszerza możliwości działania organów ścigania, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom terrorystycznym, które są tak wielkim wyzwaniem współczesnych czasów.